Deshalb finde ich es gut, dass wir heute hier tätig werden. Es freut mich, dass wir für die Fahrradmitnahme einen starken Kompromiss gefunden haben. Das kann jeder nachempfinden, der mich kennt. Das Europäische Parlament will, dass wir in naher Zukunft verpflichtende Stellplätze in allen Zügen haben ohne Schlupflöcher wie bisher. Dadurch werden die Kunden nicht mehr gezwungen, ihre Fahrräder mit anderen Verkehrsträgern zu befördern. Eine große Mehrheit ist auch für das Durchgangsticket.

67 der Fahrgäste sind für einheitliche Rechte für die gesamte Bahnreise vom Anfang bis zum Ende, auch wenn man umsteigen muss, sogar mehrmals umsteigen muss.

Voraussetzung für Durchgangstickets sind zugängliche Reiseinformationen und Buchungssysteme. Für die dafür nötigen offenen Schnittstellen, die open data haben wir starke Formulierungen gefunden, damit sich dies in Zukunft auch verbessert. Für vollwertige Fahrgäste müssen wir aber grundsätzlich den Ausnahmezustand Höhere Gewalt streichen. Ich hatte mich schon immer auch bei den Verhandlungen dafür eingesetzt. Bisher gab es diesen Tatbestand bei der Bahn ja gar nicht.

Die willkürlichen Auslegungen der Fluggesellschaften sollten uns unbedingt eine Warnung sein. Der Rechnungshof hat das in seinem aktuellen Bericht ebenfalls bestätigt. Ein Reifendefekt war für eine Fluggesellschaft force majeure das ist verrückt, aber traurige Realität. Ein weiteres Problem ist die Assistenz an Bahnhöfen, ohne Voranmeldezeit. Nur an Bahnhöfen mit mehr als zehntausend Passagieren am Tag können mobilitätseingeschränkte Personen eine spontane Assistenz in Anspruch nehmen. 97 der Bahnhöfe würden von dieser Regelung somit ausgenommen sein. Das ist für mich und erst recht für die mobilitätseingeschränkten Menschen keine akzeptable Regelung.